Hvala lepa. jaz bi mogoče vsaj tej razpravi dodal samo to, da da seveda ta, gradbeni trojček, kot ga imenujejo, to pomeni Zakon o graditvi objektov, Zakon o arhitekturno inženirski dejavnosti in Zakon o prostora - so so precej sveži in obenem so bili tudi relativno radikalni. so spreminjali, spreminjali obstoječo ureditev. In zaradi tega je seveda potrebno in pravilno, tako kot se je odločil minister, da takoj na začetku naredimo neko oceno, katere rešitve so dobre, katere so manj dobre in kaj bi lahko tukaj še izboljšali. tako da - pridobili smo že precej, odzivov iz strani, tako uporabnikov, državljanov, projektantov, raznih inštitucij, in in jih, smo jih precej že analiziral. določene sugestije so zelo dobre, tako da, bomo to delo resno opravili in se seveda zahvaljujem tudi, vsem današnjim razpravljavcem za za te koristne sugestije, ki jih bomo seveda tudi, upoštevali, in, nekako vgradili v v te izboljšave, te zakonodaje. Hvala lepa.